Wij zullen ze niet meer zien aangaan in onze generatie.

Dit is dus dé visie van de EU op dé toekomst van de Europese burgers. Wat een verschrikkelijke intellectuele, culturele en bestuurlijke armoede spreekt hieruit! Wat een neiging naar dictatuur door de Europese politieke elite. Zo beweert dit parlement dat de EU op internationaal niveau meer gewicht in de schaal legt dan de som van de afzonderlijke lidstaten. Men eist daarom minimaal vijf procent verhoging van het EU budget. Wat een dwaasheid. Wat een ontkenning van de nationale soevereiniteit en minachting voor de burgers en regeringen van onze landen. Laat duidelijk zijn een gezond denkende lidstaat als Nederland zal nooit akkoord kunnen gaan met dit verslag.

Omdat anders de lichten uitgaan in Europa en we een donkere toekomst voor onze kinderen voorbereiden.